Und es ärgert mich ausgesprochen, wie man hier mir zweierlei Maß misst. Die ungarische Regierung bekämpft die Rechtsextremisten, und sie wird ständig in eine falsche Ecke getan, obwohl sie hier energisch vorgeht. Die niederländische Regierung lässt sich von solchen Kräften unterstützen, und deshalb war es höchste Zeit, dass wir hier auch einmal ein klares Wort gesprochen haben. Ich möchte allerdings Frau Nicolai in einem Punkt widersprechen. Die Christdemokraten in unserer Fraktion haben sich klar gegen diese Webseite ausgesprochen, dafür bin ich dankbar, aber ich halte es für notwendig, dass das auch durch die niederländische Regierung insgesamt geschieht, die leider immer mehr auf einen euroskeptischen Kurs verfällt auch das eine Folge dieser Duldungssituation. Ich hoffe, dass in den Niederlanden bald wieder Verhältnisse herrschen, dass wir stolz auf diesen Gründerstaat der EU sein können.